Señor Presidente, un Consejo Europeo es siempre una reunión política del máximo nivel y el debate en su seno tiene que serlo también. Aquí se ha hablado de la reflexión que se va a concentrar en la política de seguridad y defensa común para incrementar la eficacia, la capacidad de defensa, la potenciación del sector industrial y el refuerzo de la Agencia Europea de Defensa.

Los recortes, los recortes presupuestarios, que obligan a optimizar los esfuerzos defensivos en los Estados miembros, porque la razón debería ser política la creencia en un proyecto compartido. Y exactamente lo mismo hay que decir de los avances que se esperan desde hace demasiado tiempo en la unión bancaria. No basta con el mecanismo europeo de supervisión ni con la garantía de depósitos. Hay que reforzar los poderes de la Comisión en la gestión de este nuevo sistema de unión bancaria pero también el control democrático que este Parlamento debe ejercer. Esto lo digo porque las elecciones europeas están ya muy cerca, y es imposible perderlas de vista un segundo. En el año 2014 se va a dirimir una auténtica disyuntiva entre los europeístas y el crecimiento —que ya indican numerosas encuestas— de las actitudes antieuropeas o directamente eurófobas. Por tanto, hay que tener muy claro que las próximas elecciones europeas significan una última oportunidad para relanzar el proyecto europeo, lo que significa que tenemos que revisar la política económica que ha obligado a estos recortes, la política económica que ha conducido a la Unión Europea a la peor hora de su historia, e impulsar de una vez el crecimiento, la agenda social y la generación de